Monsieur le Président, un hommage a été rendu samedi 1er juillet, au Parlement européen de Strasbourg, à l'ex chancelier allemand Helmut Kohl.

Il a réunifié son pays et a créé l'euro sur le modèle du mark. Si l'Union européenne est aujourd'hui à ce point dominée par l'Allemagne, c'est à lui qu'elle le doit.

L'Union avait déjà inventé la démocratie sans peuple, elle vient, le 1er juillet, d'inventer le Parlement sans parlementaires.